dabei wird die Türkei immer mehr zu einem Risiko Krieg gegen die Kurden, Duldung des IS, Geschäfte mit IS und ein Präsident, der wie ein Sultan Wahlkampf in Mitteleuropa macht. Und jetzt die nächste Erpressung Visa Erleichterung, oder wir schicken euch die nächste Million Flüchtlinge nach Europa.